hæstvirtur forseti ég tala hér fyrir breytingum á lögum númer hundrað og eitt tvö þúsund og tíu um greiðsluaðlögun einstaklinga eins og menn muna voru tuttugasta og fjórða júní síðastliðinn samþykkt á alþingi þessi lög um greiðsluaðlögun einstaklinga og tóku þau lög gildi fyrsta ágúst síðastliðinn þann dag tók einnig embætti umboðsmanns skuldara til starfa nýtt embætti sem hafði það hlutverk að gæta sérstaklega hagsmuna skuldara og berjast fyrir hag þeirra gagnvart lánastofnunum og opinberum aðilum eftir því sem við átti mikið álag hefur verið á embætti umboðsmanns skuldara frá stofnun þess og hafa stofnuninni borist á fimmta hundrað umsóknir um greiðsluaðlögun þörfin fyrir greiðsluaðlögun einstaklinga er því eins og sést mjög mikil og ljóst er að hið nýja embætti nær ekki að stækka nægilega hratt til að anna eftirspurn eftir þjónustu stofnunarinnar þótt ötullega sé unnið að eflingu embættisins og allt gert til þess að bæta aðbúnað og aðstöðu embættisins það er því ljóst að á fyrstu starfsmánuðum embættisins munu umsóknir um greiðsluaðlögun ekki verða afgreiddar eins hratt og við hefðum viljað og því er mjög mikilvægt að við getum tryggt með betri hætti en var í lögunum frá því í sumar að koma skuldurum í skjól með sín mál áður þurfti að bíða eftir samþykki varðandi greiðsluaðlögunina en þarna er tillaga um að breyta lagagreininni þannig að strax við móttöku á umsókn geti viðkomandi umsækjandi fengið skjól í samræmi við elleftu grein

það væri réttlætanlegt gagnvart þeim sem áttu skuldirnar en hér stíga menn það skref sem sagt að fullu að það sé strax veitt skjól en það er aðeins gert til bráðabirgða af öryggisástæðum af sömu ástæðum vegna þess að menn vildu þá að minnsta kosti tryggja að það væri ekki verið að hafa einhvern lögboðinn rétt af þeim sem eiga kröfurnar þetta er mjög mikilvægt mál vegna þess að við þekkjum auðvitað ástandið sem er í augnablikinu varðandi skuldir heimilanna og þó að mikið hafi verið gert og mörg úrræði komið fram og sum hver hafi skilað verulegum árangri nú þegar er ljóst að það þarf meira til og við þurfum líka að vinna úr því að þessi lög sem við samþykktum bæði um umboðsmann skuldara þessi lög um greiðsluaðlögun og lög um tvær eignir við þurfum að tryggja að þessi úrræði skili sér hratt og vel þrátt fyrir alla umræðu um almennar leiðréttingar sem núna eru uppi á borðinu og eru til skoðunar í sameiginlegum aðgerðahópi ráðherra og stjórnarandstöðu og þar sem fundað hefur verið nánast daglega undanfarna daga og meðal annars verið að funda í dag með lánastofnunum þrátt fyrir þessar aðgerðir megum við búast við að mjög stór hópur þurfi á greiðsluaðlögun að halda og þess vegna er mikilvægt að þessi úrræði virki það hafa komið fleiri ábendingar varðandi breytingar en það á eftir að vinna betur úr þeim ábendingum þannig að það má búast við því að það komi frekari

háttvirtum þingmönnum allra flokka sem hér greiddu fyrir afbrigðum og hafa unnið að þessu máli þannig að það mætti hljóta skjótan framgang í þinginu vegna þess að það er mjög mikilvægt að fólk sem er að leita eftir aðstoð með sín mál að það sé ekki verið að ganga að því á þessum tíma ellefta greinin sem vitnað er í í þessum lagatexta fjallar einmitt um það að það stendur svoleiðis samkvæmt elleftu grein laga um greiðsluaðlögun einstaklinga sem áður er vitnað í er kröfuhöfum óheimilt eftir að umsókn um greiðsluaðlögun hefur verið samþykkt af umboðsmanni skuldara að krefjast eða taka við greiðslum á kröfum sínum sem sagt menn mega ekki ganga að skuldaranum þeir mega ekki gjaldfella skuldir samkvæmt samningsbundnum heimildum þeir mega ekki gera fjárnám kyrrsetningu eða löggeymslu á eigum skuldarans eða fá þær seldar nauðungarsölu þeir mega ekki fá bú skuldarans tekið til gjaldþrotaskipta og þeir mega ekki neita að afhenda gegn staðgreiðslu eða viðeigandi tryggingum vörur eða þjónustu sem skuldari þarf á að halda vegna framfærslu sinnar eða heimilismanna vegna fyrri vanefnda og þeir mega ekki krefjast greiðslu hjá ábyrgðarmanni skuldara þetta er því veigamikið skjól sem fólk kemst í og þó að það taki einhvern tíma að fá endanlega greiðsluaðlögun er þetta nauðsynlegt til þess að það sé ekki verið að ganga hart að fólki og setja það út á götu á meðan biðin stendur ég vona að þetta fái eins og ég segi fljótan framgang og ég veit að félags og tryggingamálanefnd þingsins sem nánast vann þessi frumvörp með fyrrverandi félags og tryggingamálaráðherra síðastliðið vor breytti þeim mikið og betrumbætti að ég treysti þeirri nefnd til þess að vinna vel úr þessu og hratt og koma því sem fyrst til afgreiðslu þannig að þetta úrræði virki eins og til er